Zunächst einmal darf ich mich dafür bedanken, dass wir diese Debatte heute führen, denn ich glaube, das Thema Radikalisierung und Deradikalisierung ist einer der wichtigen Bausteine, um den Terrorismus, der derzeit die Europäische Union in Beschlag nimmt, zu verringern beziehungsweise ihm vielleicht auch ganz den Boden entziehen zu können. Wir sehen derzeit bei den stattfindenden Attentaten, dass wir es mit neuen Formen der Radikalisierung zu tun haben, neben den bereits bekannten älteren Formen der Radikalisierung. Ich glaube, dass wir dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen.

Zweitens ist auch in den letzten Attentaten sehr deutlich geworden, dass wir es mit neuen Formen der Selbstradikalisierung zu tun haben, das heißt, mit Menschen, die über Internetprogramme, die ganz gezielt von der Propagandamaschinerie des IS ins Netz gestellt werden, Anleitung erhalten, wie man Schwerstverbrechen begehen kann, und dementsprechend

Das Internet kann nicht nur zum Negativen, sondern von uns aus auch zum Positiven genutzt werden.

Ich glaube, dass die Kommission hierzu auch wichtige Maßnahmen ergriffen hat im Rahmen der Internet Referral Unit und im Rahmen des EU Internet Forums, und auch die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen in diesem Sektor ist außerordentlich wichtig. Darüber hinaus dürfen wir aber nicht übersehen, dass IS und andere